Cinco años después y catorce mil ahogados —se dice rápido catorce mil ahogados—, seguimos debatiendo en este Parlamento sobre la tragedia en el Mediterráneo, sobre la emergencia en el Mediterráneo.

Mientras tanto, ha desaparecido la única operación pública de rescate Mare Nostrum.

Hay que decir que, a pesar de esa criminalización, Mayday Mediterráneo y Proactiva Open Arms siguen ahora mismo en la zona SAR.

Mientras tanto, seguimos hablando, pero lo que hace falta es cambiar nuestras políticas, es darle la vuelta a Europa, es decir basta, basta.